Je veux dire que, alors que le PPE nous a refusé une urgence sur l'Ouganda, qui traitait des lois contre les homosexuels, qu'on nous refusé une urgence sur l'Iran, qui traitait des exécutions en Iran, on voudrait maintenant nous faire entrer dans le jeu pour ou contre Ortega, avec les manifestations qui se passent là bas. Eh bien, non!

C'est un discrédit pour le Parlement européen.